herra forseti ég þakka bara fyrir

ísland ásamt svíþjóð er með lökustu frammistöðu allra norðurlandanna við erum í hópi þeirra þjóða þar sem frammistaðan hefur versnað og af því að umræða hefur verið um það hvað pisa er raunverulega að kanna ætla ég bara að lesa aðeins upp með leyfi forseta skilgreiningar á því sem verið er að prófa í læsi og stærðfræði geta einstaklings til þess að setja fram beita og túlka stærðfræði í margs konar samhengi það felur í sér að álykta stærðfræðilega og nota stærðfræðihugtök aðferðir staðreyndir og tæki til að lýsa útskýra og spá fyrir um fyrirbæri það auðveldar einstaklingum að veita athygli hvaða hlutverki stærðfræði gegnir í heiminum ásamt því að fella dóma og taka ákvarðanir byggðar á traustum grunni eins og uppbyggilegir ábyrgir og hugsandi borgarar þurfa að gera þetta eru alls ekkert úreltir þættir þetta eru mjög mikilvægir þættir sem við þurfum að hlúa að og það að færni í þessum þáttum sé að versna er áhyggjuefni eins og fram hefur komið hefur piltum farið verulega aftur í bæði lesskilningi og stærðfræðilæsi og ísland er í hópi fimm landa þar sem stelpur standa sig betur en strákar í stærðfræði hin löndin eru jórdan katar taíland og malasía sem ég veit svo sem ekki hvað hafa sameiginlegt annað en þetta þó að það sé munur á milli stráka og stelpna og þó að það sé munur á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar í öllum greinum er samt meiri jöfnuður á íslandi en annars staðar munur á milli skóla er hvergi minni en hér þannig að við þurfum ekki að hugsa það að að þetta sé eitthvað einangrað vandamál við stráka eða einangrað vandamál við landsbyggðina þó að vissulega sé það áhyggjuefni að munurinn á milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar sé að aukast það er mikivægt að við áttum okkur á við verðum sammála um það að það þarf

í gagnfræðaskóla þá skoðaði ég bækur sem móðir mín hafði þegar hún var í grunnskóla og þar var meira af orðadæmum en í kennslubókinni minni það sem er erfitt við stærðfræði er ekki að setja inn einhverja formúlu heldur að taka upplýsingar úr einhverjum texta setja upp vandamálið og leysa það það voru þannig dæmi sem voru í pisa könnuninni ég tók hluta af þessari pisa könnun eða einhver sýnidæmi sem ég fann á netinu og það vakti reyndar athygli mína það voru einhver tíu dæmi og af þeim fyrstu sjö var í raun og veru verið að prófa svipaða hluti samhengi hraða tíma og vegalengdar sem menn áttu bara að draga að upplýsingar úr texta og setja vandamálið upp og leysa vandamálið ég hugsaði mér ef ég hefði vitað hvað ætti að prófa í þessari könnun hefði ég getað þjálfað nemendur til þess að ná betri árangri ég held að við getum bætt okkur töluvert án mikilla erfiðleika við erum ekki miklir eftirbátar norðurlandanna en við getum brugðist við þessari könnun